Vládní úřady v Súdánu běžně zadržují a obviňují novináře a zabavují vydání různých periodik.

Muhammad Zajn al Ábidín kritizoval údajnou korupci v rodině súdánského prezidenta al Bašíra, jak už zde bylo několikrát konstatováno. Byl podmíněně odsouzen na 5 let a vůči rozsudku se odvolal. Jeho případ je jen jedním z mnoha případů porušování základních práv a svobod v Súdánu. Víme, že svoboda tisku a svoboda vyjadřování je základním předpokladem vzniku a rozvoje svobodné společnosti. Perzekuci novinářů bychom tak měli jako Evropská unie důrazně odsoudit a tvrdě sankcionovat její iniciátory.